Monsieur le Président, penser l'avenir de l'Europe peut paraître moins utopique qu'on ne le pense.

Soyons donc plus confiants ou, pour le dire avec les mots de Churchill, le pessimiste est celui qui voit des difficultés dans chaque opportunité, et l'optimiste est celui qui voit des opportunités dans chaque difficulté.

Le rapport des cinq présidents Brok, Bresso, Verhofstadt, Böge et Berès fournit des éléments indispensables à cette réflexion. Nous nous lamentons sur le déficit démocratique dans la zone euro, mais cela ne sert à rien si nous continuons à nous opposer à un véritable contrôle du Parlement européen. Cela requiert un changement de traité. Nous voulons que la politique extérieure de l'Union ait un visage, alors acceptons l'autorité de Mme Mogherini plutôt que de prévoir, pour chaque négociation, un format différent dans lequel elle n'a pas la place qui lui revient. C'est la haute représentante qui devrait donner le la dans toutes ces initiatives. Cela, on peut déjà le faire, sans changer le traité. Nous constatons avec inquiétude la fragilité de certains États membres qui sont sur le point de tomber entre les mains des populistes. Alors, mettons le citoyen européen au centre de la construction européenne. À propos de la citoyenneté européenne, c'est l'acquis le plus précieux de la construction européenne. Si vous voulez vraiment apprécier la valeur de la citoyenneté européenne, je vous suggère d'en parler aux citoyens britanniques qui risquent d'en être déchus. C'est dans leur témoignage que vous allez découvrir un attachement à nos valeurs, une ardeur qui ne vous laissera pas indifférents.